Signora Presidente, onorevoli colleghi, la situazione nella provincia orientale del Congo è abbastanza chiara e le risposte fornite fino ad oggi a questa crisi sono risultate inadeguate. Devo dire con molta sincerità che ho sentito alcune lacrime di coccodrillo in questa assemblea, da parte di chi, tra l'altro, ha ostacolato il regolamento che permette di evitare il commercio di minerali provenienti dalle zone di conflitto, e molti si sono messi di traverso, in Consiglio e in Commissione. Il Consiglio e la Commissione sono un miscuglio, da questo punto di vista, di ipocrisia e di schizofrenia e forse dovrebbero essere minimamente coerenti con le cose che vengono qui a dire. Le cose sono chiare. Ci sono alcuni punti che dovrebbero essere definiti in una piattaforma per evitare sostanzialmente che l'Unione europea dimostri di essere impotente di fronte a quanto sta succedendo. Bisogna dire che il presidente Kabila deve andarsene. Bisogna costruire le condizioni per una transizione politica. Bisogna dire che c'è una insufficienza di risposte da parte dell'esercito regolare del Congo, in cui i soldati sarebbero rimasti in più occasioni inermi. Bisogna dire che c'è una inadeguatezza della missione ONU che opera nel paese e che, nonostante sia una delle più imponenti dispiegate, non si sta dimostrando di essere in grado di fermare la crisi. Risulta poi singolare che due Stati che sono parte della missione, Uganda e Ruanda, sono sospettati di fornire sostegno militare a quegli stessi ribelli contro cui si si combatte. Ecco, bisognerebbe dire questo, bisognerebbe dire che serve una commissione internazionale, che l'ONU deve avviare un'inchiesta proprio per realizzare gli obiettivi che ci si prefigge. Serve un forte segnale e serve soprattutto che l'Unione europea esca da questa sorta di impotenza e di incapacità a decidere.